Voorzitter, wij kunnen natuurlijk van alles vinden van het vredesplan en op allerlei onderdelen kritiek gaan leveren.

De meerwaarde van het plan is nu juist dat er tenminste iets op tafel ligt. Laten we dat dan ook een eerlijke kans geven. Ik heb eigenlijk maar een oproep aan de Palestijnse Autoriteit stop met het in bescherming nemen van terroristen, erken de staat Israël en ga rond de tafel zitten, ga praten. Ik neem nadrukkelijk afstand van de verklaring van de hoge vertegenwoordiger. U komt in uw verklaring van 4 februari niet verder dan Israël en de Verenigde Staten te bekritiseren, waarmee u feitelijk tegen Abbas zegt Ik kan heel goed begrijpen dat u niet gaat onderhandelen, ik zou het zelf ook niet doen. Ik vind dat een verkeerde boodschap op het verkeerde moment. Ten onrechte heeft u deze verklaring geuit als een verklaring namens de Europese Unie.